virðulegi forseti fræðslu og símenntunarmiðstöðvar eru tíu talsins í dag þar starfa við mjög breytilegar aðstæður sem felast meðal annars í því að landsvæði sem fær þjónustu er mjög misstórt ein þjónar til dæmis öllu suðurlandi en önnur vestmannaeyjabæ íbúar svæðanna eru mismargir og á einum stað er háskóli á aðalstarfssvæði símenntunarmiðstöðvarinnar þannig hafa sumar stöðvar allt að sex útstöðvar sem kennt er til og þjónustaðar til dæmis á vesturlandi og norðurl v á meðan aðrar hafa starfsemi sína eingöngu eða nánast eingöngu á einum stað dæmi um það eru vestmannaeyjar suðurnes og akureyri í sumum tilfellum er þjónusta við háskólanemendur stærsti einstaki þátturinn í starfsemi þeirra á meðan þjónusta við fyrirtæki er veigamest hjá öðrum allar stöðvarnar hafa fengið sama lágmarksfjármagn árlega á fjárlagalið menntamálaráðuneytisins og þannig ekki verið tekið tillit til mismunandi aðstæðna sumar þeirra hafa jafnframt fengið aukafjárveitingu til tiltekinna mála má þar nefna fræðslumiðstöð vestfjarða og fræðslumiðstöð austurlands fræðslu og símenntunarmiðstöðvunum hefur ekki verið settur lagarammi og fjármagni til þeirra er útdeilt árlega af menntamálaráðuneytinu án þess að settar hafi verið viðmiðanir eða tekið tillit til sérstöðu hverrar og eignar eftir því sem best verður séð ég leyfi mér að spyrja hæstvirtan iðnaðarráðherra hefur iðnaðar og viðskiptaráðuneytið veitt fjármagni til fræðslu og símenntunarmiðstöðva ef svo er hve mikið síðastliðin fimm ár skipt eftir árum og fræðslu og símenntunarmiðstöðvum þriðja hvaða verkefni var verið að styrkja